Obrovská štvavá antikampaň, ktorá bola vedená, bola veľmi neférová a nepravdivá, takže ja sa predovšetkým ohradzujem voči tomu, aby tu bol vedený akýkoľvek nátlak voči zvrchovanému členskému štátu, pretože tu platí dohoda, že v otázkach etiky a svedomia každý štát, vo vnútorných otázkach ohľadom rodiny, napríklad, si rozhoduje každý štát, ako on chce. Za druhé, naše referendum je vyjadrovanie názoru našich občanov. Nechápem, čo sa vám na tom nepáči.